Dober večer in hvala lepa za besedo. Za začetek moje razprave je korektno povedati, da ima Predlog novele Zakona o dohodnini dobre rešitve, ki pa nikakor niso nove. Naj obudim spomin. Že pretekla vlada je, izvedla tako imenovano delno davčno prestrukturiranje in davčno razbremenila del plač. Tako da je, da so vsi, da smo vsi zaposleni v okviru tedanjih javnofinančnih zmožnosti prejeli višje plače. Bilo je vendarle nekako opazno, no, nekje, deset do petdeset evrov, je bilo to povišanje. Tako da očitek, da je prejšnja ministrica Vraničar Ermanova le govorila o tem prestrukturiranju in nič naredila, pač ne zdrži, no. Bilo je nekaj narejenega. Se pa strinjam, da je treba v tej smeri, v v tej koaliciji, v tej vladi nadaljevati, v tem mandatu, česar se ta koalicija vsekakor zaveda, kar smo tudi zapisali konec koncev v koalicijski sporazum. Naj samo preberem. Pod izzivom razbremenitev plač, je navedeno naveden ukrep: "Skladu z javnofinančnimi možnostmi bomo znižali obremenitev plač z dohodnino ali z dvigom splošne dohodninske olajšave ali z morebitnimi posegi v dohodninsko lestvico in razrede, pri čemer bo predlog pripravljen na podlagi pripravljene strokovne analize celotnega dohodninskega sistema in z njim povezanih področij." Naj tukaj povem, da je vaš predlog o pripravljen dokaj široko. Tako posega v znižanje, predlagate znižanje splošne dohodninske dohodninske olajšave, kot tudi posegate v dohodninsko lestvico in plačne, in dohodninske razrede. Res pa je, da v koalicijski pogodbi, ta ukrep ni časovno opredeljen. Zdaj v prvih treh mesecih vlade smo se posvetili bolj, najbolj ranljivim družbenim skupinam. To se pravi, uredili smo socialno pomoč, dvignili minimalne plače. Jaz pa vsekakor pričakujem, da v letu dva devetnajst prihaja tisti čas, ko se mora vlada, Ministrstvo za finance lotiti tudi tega izziva. Seveda pa mora problematiko nasloviti, da bo finančno vzdržna. V smislu, da bodo, da finančne posledice ne bodo da bodo take, da bodo, da jih bo proračun prenesel. S tega vidika je uveljavitev zakona, kot ga na primer vi predlagate, prvi prvi dva devetnajst, povsem nerealna. Bi pa bila realna časovnica, tako da tukaj predlog, ministrstvu, da v leto dva devetnajst izkoristi za pripravo analiz, izračunov, morebitnih protiukrepov in tudi pogajanj z vsemi deležniki ter, tudi za sprejem vseh aktov in za uveljavitev potrebnih aktov v letu dva dvajset. Morebiti tudi dva enaindvajset, če bo potreben, če bo ocena, da je potrebna postopna, uveljavitev. Jaz bi se tukaj vseeno navezala še na očitek oziroma stališče, ki ga je izpostavila poslanska skupina Levica, da, takšen način zniževanja davčne obremenitve plač največ prinese tistim z, višjimi plačami. Ja, res je. Ampak treba je vedeti, da kot sem že poudarila, ta vlada je na začetku svojega mandata tudi z vašo pomočjo oziroma na vaš predlog že naslovila najbolj ranljive družbene skupine, uredili smo minimalno plačo, socialne pomoči, zdaj je pa čas, da v bistvu celotno prebivalstvo, vsi zaposleni nekako dobijo tudi višje plače in ti, ki bodo deležni nekako večjega povišanja, niso le člani uprav, tisti, za vas sporni, zaposleni, ampak so predvsem strokovnjaki, visoko izobraženi inženirji informatiki vsi, ki ustvarjajo visoko, dodano vrednost in prispevajo h konkurenčnosti našega gospodarstva. To, so v bistvu tudi na ta način bodo delodajalci lažje ohranili ta delovna mesta v Sloveniji ali pa celo privabili nova delovna mesta k nam. Tako da tako v pojasnilo. Zmanjšala se bo neke vrste uravnilovka, če temu lahko tako rečemo. In bojo ta delovna mesta bolj atraktivna postala. Hvala lepa.